Monsieur le Président, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame, vous êtes connue pour faire preuve de sagesse en raison de votre habileté à gérer des intérêts contradictoires, un tableau qui est très flatteur, mais qui va être mis à rude épreuve à ce poste de présidente de la BCE, tout d'abord parce que la future revue de la politique monétaire, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Pour lutter contre la déflation et le chômage, votre prédécesseur, Mario Draghi, a adopté, en plus de la baisse des taux d'intérêt directeurs, des mesures non conventionnelles. Cette politique présente malheureusement les défauts de ses qualités les taux d'intérêt négatifs sont nuisibles aux épargnants et favorisent l'émergence de bulles spéculatives, appelant une normalisation de cette politique monétaire, normalisation qui fragilise la reprise économique. Tout d'abord, comment comptez vous sortir, entre guillemets, de cette impasse? Par ailleurs, en dépit de votre attachement à l'indépendance la plus totale de la BCE, vous avez déclaré vouloir faire du changement climatique un sujet prioritaire pour répondre aux attentes de la Commission. En somme, une BCE plus verte, mais surtout, il faut l'admettre, plus politisée. Une orientation qui risque pourtant d'outrepasser les statuts de la BCE en empiétant sur les compétences souveraines des États membres.